Aș dori să știu care este impactul acestui acord asupra strategiei Uniunii Europene privind politica industrială a Uniunii Europene și asupra strategiei Uniunii Europene privind materiile prime și pământurile rare. În ceea ce privește liberalizarea serviciilor, pentru că a fost menționată aici, aș dori să vă întreb, doamnă comisar, care va fi legătura dintre acest acord și acordurile privind siguranța aviației civile și acordul privind transportul aerian dintre Uniunea Europeană și Canada. Ambele acorduri vizează competitivitatea piețelor europene și canadiene în acest domeniu, sunt extrem de importante pentru sectorul transportului aerian și, deci, aș dori să întreb care este impactul acordului comercial asupra altor acorduri deja semnate dintre Uniunea Europeană și Canada.